Deshalb ist es wichtig, regelmäßig und selbstkritisch zu überprüfen, was man verbessern kann.

Er zeigt vor allem Schengen ist eine Erfolgsstory, allen Unkenrufen zum Trotz. Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen würde immensen Schaden nach sich ziehen. Daher sind Schwachstellen schonungslos zu identifizieren. Ich sehe da drei Bereiche Der ungenügende Schutz der Außengrenzen, der auch im Pochen mancher Mitgliedstaaten auf ihre nationale Souveränität begründet ist, und vor allem das von Anfang an nicht funktionierende Dublin Regime haben viel zur Glaubwürdigkeitskrise beigetragen. Zu beiden gibt es klare Vorstellungen unseres Hauses. Und in der Tat könnte mehr Europa die Sicherheitslage verbessern.

Worin besteht da der Sicherheitsgewinn? Oder wenn im österreichisch bayrischen Grenzgebiet die Autobahnübergänge kontrolliert werden, aber die anderen Grenzübertrittstellen nicht. Da kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass so manches innenpolitisch motiviert ist.